karvel pálmason fyrrverandi alþingismaður lést í gærmorgun tuttugasta og þriðja febrúar á sjúkrahúsinu á ísafirði hann var á sjötugasta og fimmta aldursári karvel pálmason var fæddur í bolungarvík þrettánda júlí nítján hundruð þrjátíu og sex foreldrar hans voru pálmi árni karvelsson sjómaður og jónína eggertína jóelsdóttir ráðskona að loknu námi í unglingaskóla í bolungarvík fór karvel fjórtán ára gamall á sjó og stundaði sjómennsku í átta ár hann var um tíma verkamaður í bolungarvík en varð árið nítján hundruð sjötíu og tvö lögregluþjónn þar og jafnframt kennari við barna og unglingaskólann hann varð vinsæll í störfum sínum og metnaðarfullur og bætti sér upp skamma skólagöngu með sumarnámskeiðum og starfsnámi karvel pálmason var virkur í félagslífi bolvíkinga meðal annars í leiklist og kórstarfi en hann hafði fallega söngrödd rúmlega tvítugur varð hann formaður verkalýðs og sjómannafélags bolungarvíkur og kjörinn í hreppsnefnd hólshrepps nítján hundruð sextíu og tvö og sat þar í tvö kjörtímabil hann átti síðar sæti í ýmsum nefndum og ráðum sem ekki verða talin hér en var lengi í forustu launþegasamtaka meðal annars varaforseti alþýðusambands vestfjarða í miðstjórn alþýðusambands íslands og um skeið varaformaður verkamannasambandsins sem forustumaður launamanna í sveitarfélaginu naut hann mikils trausts félagsmanna en jafnframt virðingar fyrir einurð sína og orðheldni hjá þeim sem hann samdi við það skilaði félagi hans oft hagstæðari samningum en aðrir fengu eftir allfrægan kosningasigur samtaka frjálslyndra og vinstrimanna vorið nítján hundruð sjötíu og eitt einkum á vestfjörðum varð karvel pálmason landskjörinn alþingismaður fyrir það kjördæmi hann sat á alþingi til ársins nítján hundruð níutíu og eitt að undanskildum árunum nítján hundruð sjötíu og átta til sjötíu og níu frá árinu nítján hundruð sjötíu og níu var hann á framboðslista alþýðuflokksins í kjördæminu ýmist í fyrsta eða öðru sæti hann sat á tuttugu þingum alls hann var fyrsti varaforseti neðri deildar nítján hundruð áttatíu og fjögur til nítján hundruð áttatíu og sex og formaður þingflokks samtaka frjálslyndra og vinstri manna nítján hundruð sjötíu og fjögur til nítján hundruð sjötíu og átta karvel pálmason var vaskur maður jafnan glaður og reifur og gamansamur í samskiptum við samstarfsfólk hann reyndist dugmikill þingmaður og ræktaði gott samband við kjósendur sína mest beitti hann sér í sjávarútvegsmálum samgöngumálum og byggðamálum og öðrum þeim málum sem vörðuðu hag þess kjördæmis þar sem hann var kosinn hann gekk þegar í upphafi þingmennsku sinnar ódeigur til starfa þótt hann hafi ekki stefnt hingað sem ungur maður eða átt sér á þeim tíma drauma um frama í stjórnmálum það varð hlutskipti hans eigi að síður og undir því reis hann með sóma er karvel var um fimmtugt veiktist hann og gekkst undir mikla skurðaðgerð en náði aldrei fullri heilsu á ný er hann lét af þingmennsku nítján hundruð níutíu og eitt hvarf hann á ný á heimaslóðir sínar í bolungarvík hann sinnti áfram opinberum málum var meðal annars í stjórn byggðastofnunar í fjögur ár og enn fremur um alllangt skeið í flugráði að öðru leyti fékkst hann við smíðar enda hagleiksmaður í þeim efnum